zieloną energię. Jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze iluzją jest często prezentowane tu myślenie, przedstawiające zieloną energię jako rozwiązanie wszystkich problemów energetycznych Europy. Tymczasem Wspólnota potrzebuje dużych, podkreślam dużych, inwestycji. Ich podstawą jest zapewnienie dywersyfikacji dostaw paliw. Takie rozwiązanie jest możliwe choćby przez budowę gazociągu Nabucco, łączącego olbrzymie złoża gazu w rejonie Azji Centralnej z odbiorcami w Europie, rozbudowa sieci przesyłowych oraz budowa nowych interkonektorów w Europie Środkowo Wschodniej.

Duże ilości tego gazu znajdują się we Francji, Polsce czy Bułgarii. Tutaj widać zupełną pasywność wobec możliwości wykorzystania tego wielkiego potencjału. Europejska solidarność wymaga, aby Unia wspierała te projekty jako strategiczne dla jej przyszłości, gwarantujące równomierny rozwój wszystkich państw europejskich. Szkoda, że dziś nie rozmawiamy o wielkich inwestycjach, realnie rozwiązujących problemy energetyczne, łączących i rozwijających Wspólnotę Europejską